W zielonej transformacji bardzo ważną kwestią jest problem zatrudnienia, problem pracowników, koszty ludzkie, skutki społeczne tych zmian. W zaprezentowanym przez Komisję planie bardzo niewiele miejsca poświęcono tym pracownikom, którzy zagrożeni są utratą pracy. Ten problem szczególnie boleśnie dotknie pracowników z wieloletnim stażem pracy, a więc pracowników z grupy wiekowej 50 i 60, tych którzy mają za sobą 30 i więcej lat stażu pracy. Dotknie też całe regiony w Polsce. Będzie to dotyczyło Dolnego i Górnego Śląska, Małopolski czy Wielkopolski. Co im zaproponuje Komisja Europejska? Na ile fundusz sprawiedliwej transformacji uwzględnia tę sytuację? Czy ci pracownicy nie będą ofiarami Zielonego Ładu? Czy te skutki społeczne zostały uwzględnione? Tu nie wystarczą same bezpłatne szkolenia, przekwalifikowania i kursy. To stanowczo za mało. O tych zagrożeniach musimy mówić, bo jeżeli będzie się to wiązało ze wzrostem bezrobocia, utratą zatrudnienia, upadkiem całych branż, nikt nie powie, że jest to transformacja sprawiedliwa, tylko transformacja społecznie uderzająca w pracowników.